Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, cred că ce ne a prezentat Comisia mai devreme, CFM ul, are mare legătură cu raportul pe care îl analizăm acum. De fapt, minusul pe care l am regăsit la Fondul de coeziune, la politica agricolă comună, la susținerea IMM urilor și celelalte elemente din cadrul financiar prezentat le putem rezolva, iată, prin combaterea fraudei. Și raportorul a prezentat bine și toți colegii care au vorbit care sunt scurgerile de bani și pe unde? La achiziții publice, la utilizarea fondurilor europene, la subevaluarea produselor, nu numai din China, a produselor non europene care intră pe piața internă a Uniunii Europene, pe lângă faptul că fac o concurență neloială. Eu aș dori să subliniez din raport două lucruri. În primul rând, cred că ar trebui să ne axăm foarte mult pe prevenție, să asigurăm acea transparență dar și asistență pentru personalul care lucrează în instituțiile ce gestionează aceste fonduri. Apoi cred că ar trebui să și susțin propunerea raportorului de a avea un raport anual din partea Comisiei privind utilizarea fondurilor europene și transferurile bancare de la BEI și BERD. Și, de asemenea, regret că nu mai avem acel raport public privind combaterea corupției.